Pane předsedající, já se vyjádřím k části, která se týká samozřejmě Maďarska, i když do jisté míry souhlasím s tím, že i některé další členské státy by zasloužily pozornost.

Ale pokud zkoumáme ústavní reformy, které byly provedeny v Maďarsku, tak byť jsem člen PPE zde v Parlamentu, tak nemohu zastírat to, že budí rozpaky. Budí rozpaky už proto, že Maďarsko byla první země, která byla podřízena monitoringu ze strany Rady Evropy.

Já jsem byl v té době členem Rady Evropy, takže vím, o čem mluvím.